Încep prin a le a mulțumi colegilor pentru că au ridicat aceste întrebări importante în discuția cu Consiliul și Comisia. Aș vrea să subliniez două aspecte în această discuție.

Ca raportor pentru al șaptelea program general al Uniunii de acțiune pentru mediu, cunosc mai multe cazuri în care fondurile cheltuite pentru obiective de mediu nu au adus și rezultatele dorite. În unele state membre lipsesc banii, dar la nivelul Uniunii Europene nu absența fondurilor este problema, ci proasta administrare a acestora. S au făcut investiții utile pentru unele proiecte, cum ar fi îmbunătățirea calității apei potabile, dar în multe alte cazuri banii au fost pur și simplu irosiți.

Comisia trebuie să acționeze pentru a asigura o folosire mai responsabilă a fondurilor pe care le distribuie pentru proiectele de mediu. Al doilea aspect este legat de societatea civilă. Multe ONG uri cu care m am consultat pentru realizarea raportului mi au transmis că evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu este limitată fiindcă implică doar statele membre și Comisia.